Señor presidente, este Parlamento Europeo hace bien en ocuparse de los derechos fundamentales protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no solamente cubren a los ciudadanos europeos, sino a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio. Y el paisaje descrito es oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo. Y, por eso, creo que es imprescindible hablar de tres desafíos urgentes. El primero, el de la inclusión —migrantes y refugiados— y solidaridad frente a quienes levantan muros contra los que tocan a las puertas de Europa. El segundo es el de la igualdad sí, también, derechos de las mujeres frente a la violencia y frente a la reducción, a la restricción de sus derechos de salud sexual y reproductiva.